Wir sind hier neue Wege gegangen, und wir waren erfolgreich. Der EFSI wird dank des Europäischen Parlaments schlagkräftiger, zielsicherer und transparenter.

der Investitionsberatung aus, wir verankern eine Direktvergabe der EU Garantie, damit kleinteilige Projekte besser in große Forschungsideen eingebracht werden können, wir sorgen dafür, dass genau jene hochqualitativen Projekte gefördert werden, die im Rahmen bestehender Instrumente nicht durchgeführt werden, wir stärken die Governance, wir sorgen für mehr Transparenz, eine verbesserte Preispolitik und die Umsetzung der COP21 Klimaziele, und wir fordern weitere Investitionsanstrengungen, weil wir bei Investitionen in Regionen und als Kontinent noch immer zurückliegen. Bitte stimmen Sie zu!